virðulegi forseti ég segi að sjálfsögðu já að sjálfsögðu ef við hefðum tekið þessa umræðu þá hefði verið búin með hana áður en við ljúkum umræðu um atkvæðagreiðsluna

sömuleiðis verð ég að nefna það að það er mjög þreytandi að hlusta á háttvirta þingmenn stjórnarmeirihlutans sífellt leggja það til að menn hætti að tala menn hætti að tala um hlutina þegar er svo að ef við tölum meira um hlutina samkvæmt þingsköpum til dæmis þá mundum við spara tíma með því þessi umræða hefur tekið lengri tíma mun lengri tíma heldur en umræðan hefði verið efnisleg og aftur furða ég mig á því að hæstvirtur forsætisráðherra sé ekki viljugur til þess að ræða þetta ég væri æstur ef ég væri hann ég væri æstur í að ræða þetta þetta er fráleitt virðulegi forseti að sjálfsögðu segi ég já að sjálfsögðu